virðulegi forseti ég geri mér grein fyrir því að ríkisstjórnin hefur ekki vald yfir neinum töfrasprota það hefur svo sannarlega sýnt sig á undanförnum tímum og mánuðum en það er eitt sem rekur sig sitt á hvert hornið í málflutningi háttvirts þingmanns í fyrsta lagi að þegar hann talar um að það sé mikilvægt að skapa stöðugleika þá búum við í dag við fjórtán komma fimm prósent verðbólgu þrjá síðustu mánuði rúmlega ellefu prósent verðbólgu háttvirtur þingmaður segir það er ónýtur gjaldmiðill sem við höfum varnirnar við gjaldmiðilinn kosta þjóðfélagið hundrað milljarða með hvaða hætti og hvernig á að vera hægt að skapa stöðugleika í þjóðfélagi þar sem bara varnir vegna þess að mati háttvirtum þingmanni árna páls árnasonar að verja ónýtan gjaldmiðil nemur hundrað milljörðum króna á ári hvernig á að vera hægt að skapa stöðugleika